Azt gondolom, hogy én, az én személyem nem kell, hogy akadályozza a feleségem előmenetelét, ezzel valószínűleg a jelenlevő hölgyek is messzemenőleg egyet kellene, hogy értsenek.